La question que je vous pose est la suivante vous assistez comme moi à une désaffection grandissante de beaucoup de nos concitoyens à l'égard de la construction européenne, alors que vous et moi savons qu'elle est un élément essentiel à l'exercice de notre souveraineté démocratique.

Je pense que ce qu'il nous faut, en réalité, c'est un changement de paradigme. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas à la veille d'une élection qu'on engage un changement de paradigme mais sur certains points la Commission d'ailleurs a fait des propositions, je pense à l'Euro en particulier qui, je pense, sont à la hauteur du défi

En réalité, notre lecture des choses est que nos sociétés sont menacées par deux bombes à retardement d'une part des inégalités grandissantes et d'autre part, une empreinte écologique qui dépasse ce que notre planète peut supporter. Donc, clairement, il nous faut un changement de paradigme, une réorientation des politiques de l'Union européenne, et au lieu de cela, je dois constater que les familles politiques traditionnelles, ici au Parlement européen et au Conseil, continuent pour l'essentiel dans la même direction. Je vous ai bien écouté, Monsieur Szájer, quand vous dites qu'il faut mettre le paquet sur la question de la sécurité et des migrations.